Vytvoření jednotné měny euro a období existence této měny je historií ignorance ekonomických zákonitostí, porušování pravidel, lhaní o výši deficitů veřejných financí a podvádění v národních statistikách. Pakt růstu a stability byl přijat jako proti notorickým černým pasažérům a byl po celá léta porušován všemi. Proč si myslíme, že při rozdílnosti charakteristik národních ekonomik, rozdílné míry inflace, rozdílné míry nezaměstnanosti, tomu bude u Paktu euro plus jinak? Za zvlášť nevhodný považuji návrh na harmonizaci základů korporátních daní.